Ambiția de a deveni cea mai durabilă economie mondială presupune crearea unei noi viziuni energetice pentru Europa. Este nevoie de o abordare coerentă, comunitară, atât pentru producție, cât și pentru eficiență.

Există noi surse de energie în zona Mării Negre și în zona Mării Caspice, care pot fi exploatate pe perioade lungi.

Strategia Dunării poate să contribuie, de asemenea, la dezvoltarea noilor trasee de alimentare cu gaz sau cu petrol.

S au făcut pași în această direcție, dar Uniunea trebuie să pună în practică planul de acțiune în acest domeniu în următorii ani. Eficiența energetică va avea un impact enorm asupra creșterii economice, a modalităților de reducere a emisiilor de CO2, a creării de locuri de muncă în domeniul IT, în cel al construcțiilor și în cel al serviciilor. Referitor la situația din nordul Africii, trebuie să ne asigurăm că propunerile de acțiuni pe care Consiliul le va face vor asigura o tranziție pașnică în această zonă și vor asigura